Vážený pán predsedajúci. Po nedávnych amerických voľbách sa objavila séria článkov upozorňujúcich na riziká, ktoré pre demokratický proces predstavuje technologický pokrok v oblasti spracovania veľkých dát. Kritickými prvkami tohto ohrozenia je masové rozšírenie smartfónov a ním podporovaný rast angažovanosti ľudí na sociálnych sieťach na internete.

Výsledkom je stieranie hranice medzi poskytovaním informácie a cielenou manipulatívnou propagandou. Je preto najvyšší čas hovoriť o týchto rizikách a hľadať aj legislatívne nástroje, ktoré by zvýšili ochranu európskych občanov pred virtuálnymi aj skutočnými ohrozeniami.